Örülök Biztos asszony világos szavainak és örülök annak is, hogy erre a vitára ma sor kerül, mert lehetőséget ad arra, hogy együtt gondolkodjunk a nemzeti és európai állampolgárság kapcsolatáról, és kifejezzük elkötelezettségünket az európai értékek iránt. Európa szerte szaporodnak ugyanis azok a jelenségek, amelyek megkérdőjelezik az alapértékeinket. Ezek részben a válság következményei, de ha nem figyelünk rájuk időben, alááshatják az egész európai építkezést. Az Unió egyik legfontosabb vívmánya az uniós állampolgárság, amely többek között szabad mozgást, szavazati jogot, választhatóságot, konzuli védelmet jelent.

Egyre több ország lát pénzszerzési lehetőséget az európai állampolgárság vagy a letelepedési, tartózkodási engedélyek direkt vagy indirekt kiárusításában és a vetélkedés egy lefelé tartó spirált hoz létre. Több helyen háttérbe szorulni látszik az az alapelv, hogy az ország és állampolgára közt közvetlen kapcsolat kell legyen. Vannak kormányok, amelyek az állampolgárság tömeges megadásától nem anyagi, hanem közvetlen politikai hasznot remélnek. A szerződések a letelepedési és állampolgársági kérdést a tagállamok hatáskörében hagyják. De ezek is, mint sok más döntés, uniós szintű problémákat vethetnek fel, érintik az országok közötti bizalom kérdését, az Unió külső kapcsolatait, közvetlenül hatnak más országokra is a szabad letelepedés és különösen a schengeni szabad mozgás miatt. Az, hogy a leggazdagabbak kapnak privilegizált módon állampolgárságot, se nem igazságos, se nem méltányos, újfajta egyenlőtlenséget teremt. Európa ma hajlamos távol tartani azt, aki nem hoz azonnal hasznot. A mediterrán régióban magukra hagyja azokat a menekülteket, akik pénz híján, súlyos veszélyek árán próbálnak eljutni az Unió területére.

Felhívom a Bizottságot, hogy az uniós értékek szellemében vizsgálja meg a tagállamok különböző programjait, amelyek letelepedési engedélyt, direkt vagy indirekt módon uniós állampolgárságot adnak, és fogalmazzon meg ajánlásokat a tagországok számára, amelyek később egy közös politika alapjaiként is szolgálhatnak.